Señora Presidenta, creo que el debate que plantea esta pregunta es tan necesario como las sanciones que se están imponiendo a Rusia por su actuación en el conflicto de Ucrania.

mientras, los productores y transformadores de productos agropecuarios y pesqueros no pueden ser los paganos de estas medidas.

Rusia importó productos frescos o transformados de pesca desde Europa por valor de 115 millones de euros. Quisiera saber si, efectivamente, como anunció la Comisaria en su blog se van a movilizar, sin más trámite, recursos del Fondo Marítimo y de Pesca para compensar estas pérdidas si parte de los productos no almacenables a medio plazo pueden dedicarse de modo sistemático a paliar las necesidades de los europeos más afectados por la crisis